Monsieur le Président, les pêcheurs européens en général et les pêcheurs français en particulier sont aujourd'hui confrontés à de graves difficultés.

dans la nasse des visées mondialistes de la Commission.

Nous prenons également note de la demande du rapporteur en vue d'une plus grande simplification administrative.

Nous serons également particulièrement attentifs aux possibilités d'amélioration des flottes artisanales. C'est pourquoi nous soutiendrons ce texte.